Međutim, u mnogim područjima i ove godine svjedočimo manjku napretka, čak i pogoršanju, unatoč izmjenama zakonodavstva. Prije svega, danas je u Srbiji ugrožena sloboda medija, nedovoljno je učinkovita borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, ne bilježi se potrebno jačanje vladavine prava, kao i implementacija nedavno usvojenog akcijskog plana o poštivanju prava manjina i ljudskih prava, nedostaje puna suradnja s međunarodnim sudom u Haagu te bolje usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije. Sve je to dio to do liste koju Srbija treba skratiti. Pored toga, bilo bi nepotpuno govoriti o utjecajnim događajima u Srbiji, a ne spomenuti nedavne prosvjede uglavnom mladih ljudi nakon predsjedničkih izbora. Razlozi njihovog nezadovoljstva izazivaju zabrinutost. Tvrde kako su rezultati izbora donijeli tek formalnu promjenu funkcija. Od iznimne važnosti u procesu napretka Srbije je i adekvatan doprinos boljim odnosima sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja, poput utvrđivanja sudbine nestalih ili sukcesije. Za Srbiju je od osobitog značenja napredak u procesu normalizacije s Kosovom u kojem ima previše oscilacija i zastoja. Nema sumnje da bi rješavanje problema iz prošlosti otvorilo prostor suradnji na pitanjima zajedničke europske budućnosti